ágætu landsmenn það er freistandi að koma hér í kvöld og gagnrýna harðlega ríkisstjórn banka framkvæmdarvald löggjafarvald og dómsvald staðreyndin er sú að það er mjög auðvelt af nógu er að taka það er líka freistandi að benda á að við framsóknarmenn bentum á lausnir í febrúar tvö þúsund og níu um almennar leiðréttingar lána leið sem ríkisstjórnin hefur þverskallast við að hlusta á en sífellt fleiri sjá að var hið eina rétta og er enn það væri freistandi að tala um hægagang og vandræðagang ráðherra og ríkisstjórnar í atvinnumálum það er líka augljóst að ríkisstjórnin heyrir ekki þótt hún segist

þetta væri hefðbundin umræðuhefð hér í þingsal staðreyndin er sú að þetta allt getum við sett aftur fyrir okkur hér nú í dag ýtum pólitískum ágreiningi til hliðar ýtum því til hliðar hver á hvaða hugmynd sameinumst um þær lausnir sem allir sjá að þarf að fara í í fyrsta lagi setjumst nú yfir með hvaða hætti við getum komið almennum aðgerðum fram í skuldamálum heimila og fyrirtækja lausnin verður að vera sáttaleið milli ólíkra hópa skuldara og milli skuldara og fjármagnseigenda við höfum að hámarki þrjátíu daga í þetta verkefni í öðru lagi segjum atvinnuleysinu stríð á hendur við líðum ekki langtímaatvinnuleysi eða landflótta vegna atvinnuleysis við verðum að taka höndum saman og setja kraft í atvinnulífið þar verða til ný störf þar verður til hagvöxtur þar verða til þeir peningar sem ríkiskassinn þarf á að halda það verður ekki stoppað í fjárlagagatið með skattahækkunum og stórfelldum niðurskurði á störfum í velferðar og heilbrigðiskerfi

öfgar og pólitískt ofstæki hafa stöðvað mikla atvinnuuppbyggingu á síðustu mánuðum setjumst nú yfir þessi mál strax og leysum þau við megum engan tíma missa lykilorðin í atvinnumálum eru nýting auðlinda í þriðja lagi sjáum við öll að þær hugmyndir sem fram koma í frumvarpi til fjárlaga ganga ekki upp forsendurnar eru rangar og tillögurnar eftir því

en ef við sameinumst strax í að blása lífi í atvinnulífið láta þjóðarkökuna vaxa meðal annars með frekari lækkun vaxta og á brott með ofurskattstefnuna mun niðurskurðarþörfin verða minni lykilatriðið í þessari heldur leið skynseminnar um að undirstaða velferðar og skatttekna ríkissjóðs sé atvinna fyrir alla næstu tvo mánuði höfum við þingheimur til að ná samstöðu með samvinnu um þetta verkefni sumir mundu kalla þetta þjóðstjórn mér er sama hvað verklagið verður kallað en verkefnið bíður ekki óleyst lengi ef við náum saman um þessi þrjú meginatriði það er almennar aðgerðir í skuldamálum raunverulega atvinnuuppbyggingu og samvinnu samstöðu um fjárlagafrumvarpið munu önnur vandamál leysast auðveldar benda má á að nýju bankarnir tóku við útlánum með verulegum afskriftum hve miklum hefur ekki enn fengist staðfest en þær afskriftir voru með almennum hætti því má spyrja hver er sanngirnin í að hver og einn eigi að leita réttar síns af hverju gilda ekki sömu sjónarmið um almenna leiðréttingu það er athyglisvert að sex mánaða uppgjör bankanna þriggja benda til óeðlilega mikils hagnaðar eða samtals um tuttugu og sjö milljarða króna á hálfu ári upphæð sem heggur nærri hugmyndum sem hæstvirtur fjármálaráðherra ætlar að skera velferðina og grunnþjónustu landsbyggðar niður um ef ríkisstjórn og þingmeirihluti vinstri grænna og samfylkingar treysta sér ekki í þetta þríþætta verkefni verður hún að fara frá ári biðstöðunnar er lokið hvort sem við tekur þjóðstjórn eða eitthvert annað stjórnarform er verkefnið skýrt og afmarkað atvinna atvinna atvinna almennar aðgerðir í skuldamálum samstöðu um fjárlög annað á að bíða framsóknarflokkurinn er til ég spyr þingmenn annarra flokka eruð þið til